Uno de los siete sabios de Grecia decía que toda pregunta incorpora, como mínimo, el cincuenta por ciento de la respuesta. Yo creo que ese cincuenta por ciento de la respuesta lo ha planteado usted, señor Albrecht, en su pregunta. Lo que quería decir simplemente en mi intervención es que este Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos es vital para la situación de nuestro continente, para nuestro progreso futuro y para el resto del conjunto de los problemas que se plantean a escala planetaria. Yo he dicho que lo que hay que hacer es crear las condiciones para que, cuando ese Acuerdo se concluya y se someta a este Parlamento, este Parlamento pueda ratificarlo. Y es evidente que nuestro proyecto político es un proyecto fundado en valores, en principios fundamentales y no solo en cifras y en datos económicos.